Monsieur le Président, notre collègue Louis Michel nous avait déjà habitués à de fervents plaidoyers en faveur d'une Europe humaniste, forte et généreuse. On voit bien après vous avoir entendu, Monsieur le Premier ministre, et à travers ce double engagement, que l'Europe est bien dans vos gènes. Nous avons besoin d'acteurs politiques de cette trempe car l'Europe est menacée. La pire des menaces à l'heure actuelle, cependant, est le fait que plusieurs États membres s'écartent des valeurs fondamentales de l'Union, n'appliquent pas ou plus certains aspects de la loi européenne.